Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn ich die Rezepte höre, die wir jetzt eben bekommen haben, dann stelle ich einfach nur fest, dass hier mit Scheinheiligkeit gespielt wird.

Da kann ich nur sagen Hüte uns die Kommission, hüte uns der Rat und hüte uns dieses Parlament, hüten uns die demokratischen Mehrheiten in der Europäischen Union vor solchen Rezepten, die unmenschlich sind! Seit Monaten, und darauf möchte ich eingehen, werden den griechischen Regierungen Maßnahmen aufgezwungen, die zu einer Verelendung geführt haben. Das ist richtig, und genau das muss auch geändert werden. Die Wirtschaft in Griechenland bricht gerade auch unter den Maßnahmen der Austeritätspolitik immer weiter ein, und auch für Spanien, Italien und andere EU Mitgliedstaaten wird trotz rigider Sparprogramme eine Schrumpfung der Wirtschaft erwartet. Nun sollen die drastischen Kürzungen öffentlicher Ausgaben durch Maßnahmen zur Förderung des Wachstums ergänzt werden. Sie selber haben das vorhin seitens der Präsidentschaft ebenfalls erklärt. Dabei gilt, unter den Bedingungen hoher öffentlicher Schulden und anhaltender Krisenprozesse müsse die Politik Wachstum und daher globale Konkurrenzfähigkeit fördern. Genau das ist das Gift, das jetzt wieder in diese Länder mit hineingegeben werden soll und das nicht helfen wird, tatsächlich einen Aufschwung zu ermöglichen und die Ursachen für die jetzige Situation auch zu

Das ist nicht das, was wirklich zu einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung und zu einem Abbau der wirtschaftlichen, fiskalischen und auch finanziellen Ungleichheiten direkt notwendig ist. Bei allen Investitionen muss die Bekämpfung von Armut und Naturzerstörung oberste Priorität haben.

Hier handelt es sich um die Frage Wie wird neu verhandelt? Hier handelt es sich auch um die Frage Sind die Schulden, die Griechenland zur Last gelegt werden, wirklich alle berechtigt, ist nicht auch ein Schuldenaudit, eine Evaluierung der Schulden notwendig und sind nicht in dem Zusammenhang auch neue Verhandlungen dringend notwendig?

Hollande während des französischen Wahlkampfs versprochen hat. Das ist nämlich etwas anderes, da wird nämlich auf Qualität gesetzt und nicht einfach auf Quantität. Da geht es tatsächlich darum, dass Menschen geholfen wird und dass wirtschaftliche Entwicklung einen Teil für öffentliche Interessen leisten muss! Wirtschaft muss jemandem dienen und nicht Selbstzweck sein. Nur unter diesem Aspekt kann auch wirtschaftliches Wachstum diskutiert werden.